Én nagyon örülök annak, hogy Ön fölvetette a nem euróövezeti országok esetét, és hogy a nem euróövezethez tartozó országok parlamentjei is jobban bekapcsolódjanak itt az európai szemeszteren keresztül a folyamatokba. A kérdésem csupán az, hogy Ön csak ezért aggódik?